ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta menntamálanefndar um frumvarp til laga um ríkisútvarpið o h f málið var sent til meðferðar í nefndinni að lokinni annarri umræðu samkvæmt samkomulagi þingflokkanna á alþingi nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund val árnason skrifstofustjóra í menntamálaráðuneyti sigurbjörn magnússon hrl gunnar björnsson skrifstofustjóra starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis sigurð þórðarson og jón loft björnsson frá ríkisendurskoðun ara edwald forstjóra þrjú hundruð sextíu og fimm miðla magnús ragnarsson frá skjá einum guðmund gylfa guðmundsson framkvæmdastjóra fjármáladeildar ríkisútvarpsins þorstein þorsteinsson forstöðumann markaðssviðs ríkisútvarpsins baltasar kormák frá sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda pál gunnar pálsson forstjóra og guðmund sigurðsson aðstoðarforstjóra samkeppniseftirlitsins árna stefán jónsson varaformann bandalags starfsmanna ríkis og bæja og halldóru friðjónsdóttur frá bandalagi háskólamanna áslaugu björgvinsdóttur dósent við háskólann í reykjavík sigurjón högnason frá ríkisskattstjóra ólaf e friðriksson ingva má pálsson frá fjármálaráðuneyti og jón vilberg guðjónsson og guðmund árnason ráðuneytisstjóra frá menntamálaráðuneyti þetta er töluverður fjöldi gesta sem nefndin hefur kallað á sinn fund núna í þessari fundahrinu sem hefur staðið frá því að

til dagsins í dag eða fram á síðasta föstudag nefndin hefur haldið alls sextán fundi um þetta mál á þessu löggjafarþingi og fengið á sinn fund fimmtíu gesti suma tvisvar eða allt upp í þrisvar jafnvel fjórum sinnum til að svara spurningum nefndarmanna sem hafa verið margar og efnismiklar en auðvitað er það þannig að við erum að ræða málefni ríkisútvarpsins þriðja árið í röð og eins og ég gat um áðan hefur verið fjallað um þetta mál í tæplega sjötíu og fjórar klukkustundir í þingsalnum það hafa verið haldnir þrjátíu og níu fundir og fengnir á þá hundrað fimmtíu gesti sem ég tel að sé vandaðri og efnismeiri og tímafrekari umfjöllun um eitt þingmál heldur en þekkst hefur á þessu kjörtímabili og ég leyfi mér líka að halda því fram að það þurfi að fara langt aftur til að finna aðra eins meðferð á sambærilegu máli en ég fullyrði að á þessu kjörtímabili hafi ekkert mál fengið jafnmikla og vandaða yfirferð eins og þetta frumvarp með þessu frumvarpi er eins og kunnugt er lagt til að ríkisstofnunin ríkisútvarp verði lögð niður og að opinbert hlutafélag verði stofnað um rekstur hennar frumvarp um ríkisútvarpið er nú til umfjöllunar í þriðja sinn eins og ég gat um áðan og var frumvarpið fyrst lagt fram á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi ég vil áður en lengra er haldið þakka nefndarmönnum fyrir samstarfið í nefndinni sem hefur verið að mínu mati býsna gott þó að það hafi hvesst á stundum á milli manna þá hygg ég að þessi nefndarvinna hafi tekist býsna vel og færi ég nefndarmönnum mínar þakkir fyrir samstarfið enda sjáum við nú fram á það að þessu máli ljúki í umræðum á þingi og verði brátt að lögum frá alþingi meiri hlutinn leggur til tvenns konar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi er lagt til að ákvæði nítugasta og áttundu grein tekjuskattslaga númer níutíu tvö þúsund og þrjú gildi um nefskattinn í greininni er meðal annars kveðið á um skyldur skattstjóra til að tilkynna álagningu opinberra gjalda og auglýsa lok álagningar en slík auglýsing markar upphaf kærufrests með breytingunni er tryggt að málsmeðferðarreglur tekjuskattslaga gildi um nefskattinn og er orðalag hennar í samræmi við þriðju málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra sem er fyrirmynd ákvæðisins í

að lög um ríkisútvarpið falli brott fyrsta apríl tvö þúsund og sjö í stað fyrsta febrúar tvö þúsund og sjö með þeim breytingum er nægur tími

helgast af því að málinu var frestað í desembermánuði síðastliðnum og þegar af þeirri ástæðu þurfti að grípa til þeirra aðgerða sem fram koma á sérstöku þingskjali með breytingartillögum á að fresta þessum dagsetningum frá því sem áður var frú forseti meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali eins og ég vék að undir þetta framhaldsnefndarálit rita ásamt þeim sem hér stendur háttvirtir þingmenn